Herr Präsident! 2007 und 2008 stimmte Libyen gegen die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die ein Hinrichtungsmoratorium fordert, und auch die wiederholte Anfrage von Menschenrechtsorganisationen ergab keine offiziellen Angaben. Von daher ist es uns sehr wichtig, dass nun endlich offiziell dargelegt wird, welche Personen hingerichtet wurden. Jede Hinrichtung ist eine zu viel.

Daher bitten wir in unserer Entschließung sehr deutlich, dass wir das ändern und offenlegen und dass wir nun gemeinsam daran arbeiten, dass hier eine Veränderung stattfindet. Keine Dunkelziffern mehr, sondern offene Angaben darüber, was hier passiert, und eine menschenwürdige Strafe für echte Straftäter, aber nicht eine übertriebene Bestrafung derer, die kritisch mit dem Regime in Tripolis umgehen.